Madame la Présidente, l'Union européenne est une administration tentaculaire peuplée d'innombrables institutions, agences, organes et organismes divers qui prennent des décisions administratives. Or, chaque élément de ce système kafkaïen est régi par ses propres règles. Ce manque de cohérence génère un manque de transparence sur les garanties dont bénéficient les administrés.

Cette proposition vise en effet à codifier et à uniformiser la procédure administrative applicable à l'ensemble des organes de l'Union. Elle clarifie ainsi les droits des administrés, en précisant par exemple que chaque individu a le droit d'être entendu avant de faire l'objet d'une décision individuelle. Je regrette que la Commission de Bruxelles ait écarté cette intéressante proposition toutefois, je n'en suis pas surpris, car il y a longtemps que je sais que cet aréopage oligarchique se complaît dans l'opacité.